Quizá uno, en relación con la pesca artesanal, y comparto la posición del comisario a pesar de lo que haya quedado finalmente en el informe.

Y, por otra parte, quiero reiterar algo que también el comisario me ha oído muchas veces no se puede estar tanto tiempo para transponer las recomendaciones de las organizaciones regionales. En este caso, estamos hablando de casi cinco años. Yo creo que es tiempo suficiente para haberlas transpuesto.